Paní předsedající, já bych také chtěl poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za výborně odvedenou práci Všichni víme, že farmaceutický průmysl je obrovský byznys. Tvrdí se, že po drogách a zbraních je třetím největším na světě. Takže je to koláč, o který se vždycky bude někdo nelegálně pokoušet.

Naším úkolem je minimalizovat riziko, že se dostanou na evropský trh a že se dostanou k našim občanům. Víme, že když někdo prodává falešné hodinky, tak je to porušení ochrany duševního vlastnictví, ale v případě, že prodává falšované léky, tak je to přímé ohrožení zdraví. To je to, co nás všechny vedlo a vede k podpoře této zprávy. Víme, že neřeší vše, víme, že je například problém s tím, že se obaly vyrábějí často odděleně od léků a po světě kolují falšované léky v pravých obalech.